Yo creo que Cancún y sus resultados se pueden ver, en la línea de lo que decía mi colega Seeber, desde el ángulo de Copenhague Cancún visto desde Copenhague. Y Cancún visto desde Copenhague tiene una primera conclusión, y es que entre ambas cumbres había un factor diferencial fundamental. En Copenhague las expectativas eran muy altas y en Cancún las expectativas eran mucho más realistas, resultado de lo cual fue que la evaluación de Copenhague fue muy negativa y, en cambio, la de Cancún, tanto por los que han participado como por los medios de comunicación, en general, ha sido muy positiva. Cancún ha aprendido de Copenhague, y esto me parece una primera conclusión muy interesante. Yo creo que se han tomado medidas y llegado a acuerdos que, desde luego, no son realmente rompedores, pero que sí pueden ser muy interesantes desde el punto de vista de la eficiencia. Entre otros, la creación de un comité y de una red de tecnología para impulsar la cooperación tecnológica me parece sumamente importante aquí vamos a votar un informe, en esta sesión, sobre eficiencia energética, donde reside una de las claves fundamentales para luchar con eficacia contra el cambio climático y, luego, temas como que el Banco Mundial se involucre más o que el reconocimiento oficial de las acciones de los países en relación con la reducción de emisiones vuelva al procedimiento y al marco de las Naciones Unidas también me parecen muy positivos.

Sería muy interesante que, de la misma manera que Cancún ha aprendido de Copenhague, ahora aprendamos de Kioto y logremos un marco de referencia internacional para un acuerdo en la lucha contra el cambio climático que sea más flexible, más transparente, más eficaz y más integrador.